Jako člověk, který byl v České republice odpovědný za reformu justice a za spravedlnost musím říci, že jsem velmi rád, že jedna z těch pěti priorit je spravedlnost a reforma justice a že to je téma číslo jedna v této debatě. Ale musím také odpovědně říci, že reforma justice není pouze o změnách zákonů, není to pouze o institucionální nezávislosti justice a o případném rychlém přezkoušení soudců, je to proces na roky, je to proces velmi dlouhý, a já moc prosím Komisi a pana komisaře, aby si toto uvědomili. Abychom pouze formálně neřekli, že Albánie splní podmínky právního státu tím, že zavede určité zákony, ale právní stát fakticky musí fungovat. Bude tedy třeba zkoumat, jak tyto reformy v praxi budou působit, zda opravdu povedou k tomu, že justice bude nezávislá, že bude zbavena korupce a že se opravdu reálně svou výkonností a rozhodováním přiblíží evropským standardům.